Nie kości, tylko kosteczki. Ja Cezara w Unii Europejskiej nie widzę i powiem szczerze, że o ile wtedy Rubikon oznaczał pewien przełom, o tyle teraz z całą pewnością nie przekraczamy ani Rubikonu, ani Renu.

Jest to taka never ending story, która świadczy o tym, że cały czas kompetencje Parlamentu Europejskiego nie są dostatecznie uznane przez Radę, a w tej kwestii, w kwestii kontroli budżetu, te kompetencje są bardzo, bardzo istotne. My nie możemy poprzeć tego absolutorium.